hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögum um íslenskan ríkisborgararétt númer hundrað nítján hundruð fimmtíu og tvö með síðari breytingum

ríkisborgararétt ef umsækjandi hefur sætt sektum eða fangelsisrefsingu í þriðja lagi er lagt til að endurvakið verði tímabundið ákvæði sem er til bráðabirgða í lögum um fjögur ár árunum tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og sjö um heimild til handa þeim sem misst hafa íslenskan ríkisborgararétt að fá hann endurveittan sú breyting hefur verið gerð frá því að frumvarpið var lagt fram á síðasta þingi að lagt er til að heimild þessi verði tímabundin til fyrsta júlí tvö þúsund og fimmtán ég mun nú gera nánari grein fyrir breytingunum í fyrstu grein frumvarpsins eru lagðar til þrenns konar breytingar á áttundu grein laganna í öðrum tölulið fyrstu málsgrein áttundu grein laganna er að finna þar skilyrði fyrir íslenskum ríkisborgararétti þegar umsækjandi er í hjúskap með íslenskum

að umsækjandi hafi á þeim tíma verið samvistum við maka sinn er lagt til að kveðið verði skýrt á um þetta skilyrði í lögum sem eru í samræmi við þá túlkun sem verið hefur á ákvæðinu í framkvæmd þá er lögð til lítils háttar breyting á þriðja tölulið fyrstu málsgrein áttundu greinar þar sem lagt er til að tekin verði út orðin og bæði eru ógift þar sem sambúð verður ekki skráð í dag í þjóðskrá nema uppfyllt séu sömu lagaskilyrði og þegar fólk gengur í hjúskap og orðalag ákvæðinu eins og það er nú á ekki lengur við í þriðju málsgrein áttundu grein laganna er tekið fram að umsækjandi um íslenskan ríkisborgararétt skuli uppfylla þau skilyrði sem gerð eru í útlendingalögum fyrir búsetuleyfi útgefnu af útlendingastofnun og að hann skuli jafnframt hafa slíkt leyfi þegar umsókn er lögð fram nema hann sé undanþeginn skyldu til að hafa dvalarleyfi hér a landi ákvæðið hefur verið túlkað þannig að allir umsækjendur verði að uppfylla skilyrði sem sett eru í útlendingalögum til útgáfu búsetuleyfis líka þeim sem eru undanþegnir því skilyrði að hafa dvalarleyfi á íslandi er hér einkum um að ræða norræna ríkisborgara útlendinga sem öðluðust íslenskan ríkisborgararétt við fæðingu en hafa misst hann eða afsalað sér honum þá sem eiga íslenskan ríkisborgara að öðru foreldri og útlendingahjúskap eða skráður í sambúð með íslenskum ríkisborgara þar sem lög um íslenskan ríkisborgararétt gera í sumum tilvikum ráð fyrir skemmri búsetutíma fyrir þá einstaklinga sem undanþegnir eru dvalarleyfi en krafist er vegna búsetuleyfis hefur skapast misræmi milli ákvæða útlendingalaga og laga um íslenskan ríkisborgararétt þykir því rétt að kveða skýrt á um að þeir einstaklingar sem ekki þurfa dvalarleyfi hér á landi samkvæmt útlendingalögum þurfi ekki að uppfylla skilyrði fyrir búsetuleyfi samkvæmt útlendingalögum í annarri grein frumvarpsins eru lagðar til nokkrar breytingar á sjötta tölulið níundu grein laganna sem lögfest var með lögum númer áttatíu og eitt tvö þúsund og sjö þá var ráðherra veitt heimild til að veita íslenskan ríkisborgararétt að liðnum tilteknum biðtíma þó svo umsækjandi hefði hlotið sekt eða verið dæmdur í fangelsi í frumvarpi þessu er lagt til að biðtími varðandi sektir sem er lægri en fimmtíu þúsund krónur verði felldur niður en hingað til hafa mjög lágar sektir getað frestað veitingu ríkisborgararéttar um eitt ár rök fyrir því eru meðal annars hækkanir sektarrefsinga frá setningu ákvæðisins einnig er lagt til að ráðherra verði heimilað að veita ríkisborgararétt að liðnum biðtíma þrátt fyrir að umsækjandi hafi endurtekið brotið af sér ef samanlögð fjárhagssekt er lægri en hundrað og eitt þúsund krónur í þriðju grein er að lokum lögð til breyting á bráðabirgðaákvæði sem er í núgildandi lögum lagt er til að fyrsta og annarri málsgrein falli brott þar sem sambærileg ákvæði eru nú í sextándu grein laganna þá er

ákvæðið var efnislega samhljóða texta sem nú er að finna í þriðja til fimmtu málsgrein í bráðabirgðaákvæði núgildandi laga en fallin eru úr gildi nokkur fjöldi manna nýtti þessa heimild á sínum tíma en reynslan hefur sýnt

íslenskt ríkisfang við að fá annað ríkisfang geti endurheimt íslenska ríkisfangið leggi þeir umsókn um það á sérstöku eyðublaði ráðuneytisins fyrir fyrsta júlí tvö þúsund og fimmtán